Comunitatea internațională, care include și Uniunea Europeană, face de mai multă vreme apeluri către autoritățile din Belarus pentru a și respecta angajamentele internaționale asumate și să înceteze măsurile represive împotriva reprezentanților opoziției, să elibereze protestatarii arestați cu ocazia diverselor meetinguri, măsurile represive împotriva presei libere, a activiștilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului, să permită derularea de procese corecte și transparente.